Es ist auch richtig, dass wir hier eine ganze Menge Nachholbedarf haben.

Was meine ich damit? Da habe ich immer ein schlechtes Beispiel aus Deutschland. Wir haben uns in den letzten Jahren massiv darum gekümmert und das ist auch richtig dass Behinderte auch barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden bekommen.

Das soll ja auch so bleiben.